Nous sommes tous inquiets face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région.

Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que les mesures prises jusqu'ici sont bien trop timides. Force est de constater qu'il n'y a pas encore d'arrêt des bombardements et autres actions militaires de la part de l'armée soudanaise. La situation sécuritaire et humanitaire des populations civiles s'aggrave et provoque des déplacements massifs de personnes.

en premier lieu, l'ampleur de l'urgence demande la mise en place d'initiatives concrètes de négociation, de même qu'un calendrier explicite qui guiderait l'avancement du processus.

Deuxièmement, cette même urgence doit inspirer le travail des partenaires internationaux, qui doivent s'attacher à soutenir les efforts entrepris par les deux parties. Et je crois que l'activation du mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière et l'envoi des observateurs internationaux sont des éléments cruciaux de l'action internationale qui doivent servir de garanties pour que les décisions prises soient réellement respectées. L'Union européenne, les Nations unies et l'Union africaine doivent travailler étroitement dans ce sens et matérialiser leur engagement en assumant concrètement leur rôle de partenaire, et donc avoir aussi le courage de poser la question des sanctions. Enfin, l'Union européenne doit se montrer plus proactive dans la résolution pacifique des tensions. L'Union doit assurer un suivi régulier sinon, pourquoi envoyer des missions d'observation électorale? et ne pas se contenter d'agir ponctuellement quand une crise majeure l'exige. Nous devons faire preuve de courage pour que les textes et les déclarations puissent se transformer en actes.

Il est important que l'Union continue à mobiliser toutes ses forces afin d'assurer la résolution pacifique de ce conflit et d'apporter tout son soutien aux citoyens.